Le Parlement a mis son empreinte sur ce programme. Notre groupe va donc soutenir votre Commission, Madame la Présidente. Je tiens cependant à dire que ce ne sera pas un chèque en blanc. J'espère que tous ceux qui ont fait de l'environnement, de l'égalité et de l'état de droit leur étendard feront de même et assumeront leur responsabilité plutôt que d'exprimer simplement des souhaits.

D'est en ouest, du nord au sud, nous avons tous, ici, une mission claire, celle de réenchanter le projet européen et nous n'y parviendrons pas avec de grandes déclarations ou seulement de belles promesses, mais avec des faits et des mesures qui rendront l'Europe concrète et utile dans la vie quotidienne de nos citoyens.